Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je petnajstega novembra ponovno vložila Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu ter si zagotovila nekaj prednovoletnega propagandnega programa. Iz predala je namreč potegnila predlog zakona, ki ga je vložila že marca, letos, njegova obravnava pa je bila končana s prenehanjem mandata prejšnjega sklica državnega zbora. Da je namen predloga zakona samopromocija, kaže dejstvo, da danes o identičnem predlogu zakona na zahtevo SDS-a vnovič opravljamo splošno razpravo. Še bolj pa na to kažejo predlogi rešitev, ki jih vsebuje. Bistvo predloga je sprememba opredelitve statusa operativnega gasilca z razširitvijo na odnos med delodajalcem in gasilcem. Zaposlovanje prostovoljnih gasilcev naj bi se spodbujalo z znižanjem zavarovalnih premij ter davčnimi olajšavami delodajalcem. Država pa naj bi prostovoljnemu operativnemu gasilcu za vsak dan izvajanja gasilske službe zagotovila tudi dodatno pokojninsko zavarovanje. Kakor je izpostavljeno tudi v mnenju vlade, je takšna sprememba definicije statusa operativnega gasilca povsem neprimerna. Vrednote prostovoljnega gasilstva negujejo osebe zelo različnih poklicev in zaposlitev, brezposelne osebe pa tudi študentje in samozaposleni, zato bi bili številni prostovoljni gasilci in gasilke izločeni iz predlagane rešitve. Iz predloga zakona niti ni jasno, katere so tiste premije, ki naj bi bile predmet znižanja, medtem ko je o olajšavah za delodajalce govora zgolj na splošno in nedoločno. O neresnosti predloga pa najbolj priča ocena finančnih posledic, ki se je predlagatelj niti ne trudi podati. Pri tem moramo opozoriti še na eno neslavno zaslugo SDS-a. Prav zaradi predloga zakona, o katerem razpravljamo danes, je bilo onemogočenje sprejetje dopolnitve Zakona o gasilstvu, s katero bi se uresničil dogovor med vlado in sindikati poklicnega gasilstva glede dodatka na stalnost, ki bi naredil položaj poklicnih gasilcev primerljiv z ostalimi pooblaščenimi uradnimi osebami. Če bi bil sprejet zakon, ki ga je pripravilo Ministrstvo za obrambo, pod vodstvom takratne ministrice Andreje Katič, bi bili od prvega prvega dva tisoč osemnajst gasilci upravičeni tudi do poračuna nastale razlike, tako pa je zahvaljujoč SDS-su, dogovor ostal nerealiziran, tisoč dvesto poklicnih gasilcev pa brez dodatka. Socialni demokrati bomo vedno podpirali dobre rešitve, ki bodo ne le gasilkam in gasilcem, ampak tudi drugim, ki so vključeni v sistem zaščite in reševanja, zagotavljali boljše pogoje dela, boljšo opremljenost ter druge ukrepe, ki spodbujajo nesebično in požrtvovalno dejavnost v korist celotne družbe. V tej luči pozdravljamo namero vlade, da še letos vloži predlog zakona, s katerim bodo poklicni gasilci končno dobili dogovorjeni dodatek za stalnost, konstruktivno pa se bomo vključevali v razpravo tudi glede novega predloga Zakona o gasilstvu, ki ga pripravlja vlada in ki mora iti v smeri izboljšanja statusa ter pravic, tako poklicnih kot prostovoljnih gasilcev. Predlog SDS-a pa zaradi slabo pripravljenih in pomanjkljivih rešitev, po našem mnenju, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.